Prin crearea unei rețele de birouri naționale de anchetă se stimulează schimbul de informații, formarea investigatorilor, crearea unui registru de bune practici și se elaborează o metodologie europeană privind investigarea accidentelor. De asemenea se reduc disparitățile între statele membre, se îmbunătățesc mecanismele de anchetă în acestea și se mărește gradul de siguranță aviatică. S a creat cadrul juridic necesar pentru participarea EASA în investigațiile privind siguranța. Noul cadru legislativ oferă, de asemenea, echilibrul necesar între independența investigatorilor și cea a autorităților judiciare în privința accesului la informații sensibile și la modul de coordonare a investigațiilor.

Statele membre sunt obligate să asigure instituirea unui plan național de ajutorare a acestora. Statele membre trebuie să utilizeze rețeaua pentru transmiterea de informații privind evenimentele survenite în aviația civilă, care să poată fi analizate și clarificate de către EASA pentru creșterea siguranței transportului aerian în beneficiul cetățenilor noștri.